Ja, hvala lepa. Zdaj, nekateri, vidim, da ste primer Avstro-Ogrske preveč dobesedno vzeli. imamo seveda bolj sveže primere v naši neposredni okoliščini, kjer verjamem, da so ti - da je ta zakonodaja tudi prevedena in se jo da uporabiti - in ni potrebno izumljati tople vode. v prejšnjim, v prejšnjem, prejšnji predstavitvi sem povedal, da je recimo, primer - ker imajo Avstrijci to urejeno po deželah - primer avstrijske Štajerske dober primer. In bi lahko se zgledovali po tem primeru. Povedal sem, da v v primeru avstrijske Štajerske celo pri objektih, ki so v treh etažah in do šeststo kvadratnih metrov površine, gre za priglasitev, ne za gradbeno dovoljenje in tako naprej. Podoben primer ima Republika Češka in še številne druge države. Tako da - primerov okrog nas je ogromno. potrebno jih je uporabiti, ker mislim, da so tu dobri primeri. Dobri primeri tako za ljudi kot na drugi strani za uradništvo. Ker pomenijo neko razbremenitev, olajšajo pot in postopke do pridobitev uporabnih dovoljenj, gradbenega dovoljenja in vsega ostalega in na drugi strani zagotavljajo tudi pravno varnost, ker v vseh teh državah dajejo velik poudarek, nadzoru. Ampak je, ne, to breme obrnjeno in ni prevaljeno na investitorja oziroma posameznika. Sicer pa je Avstro-Ogrska bila znana po kvalitetnih gradnjah. Tudi na Slovenskem je še so še številni objekti, ki so stari več kot sto let. Pa še vedno delujejo. Šole so v glavnem v njih, osnovne, srednje. Na drugi strani pa vemo, da marsikak objekt, ki je bil zgrajen pred petdesetimi ali pa sedemdesetimi leti v naši državi, ne stoji več. Ne, ne stoji več. Tako da - mislim, da se iz te njihove stavbne politike ni za delati norca. Mislim, da so vedeli, kako in kaj početi. Nenazadnje so tudi progo od Dunaja do Trsta zgradili prej kot, bo Republika Slovenija prišla do gradbenega dovoljenja za sedemindvajset kilometrov enotirne proge, ki ne bo rešila ničesar, med Divačo in Koprom. Zdaj, glede gospoda Trčka. Kolege Trčka. Naj mu povem, da - ki je rekel, da verjame, da je bil Črnač dober birokrat na občini - Črnač nikoli ni bil birokrat. lahko pa kolegu Trčku povem, da ta predlog, ki ga je on danes tukaj podal, da naj bi preko nekih kreditnih linij omogočali ljudem, da bi si izboljšali stavbne pogoje preko obnove fasad - ne pije vode. Poznamo primere dobre prakse, imamo celo eno inštitucijo v tej državi - ker je bilo že o fasadah govora, čeprav ni glavna tema to danes - ki bi lahko bistveno več naredila in ljudem pomagala, da bi si te stvari uredile. To je Eko sklad. Žal je preveč zbirokratiziran. Do obisti je zbirokratiziran. S postopki, s papirji, s proceduro. Povem pa lahko primer iz, te moje konkretne prakse, če želite, ker ste me izzvali. V petih letih se je v občini, kjer sem jaz delal, sta se obnovili obe stanovanjski glavni soseski, ki sta bili zgrajeni v sedemdesetih in osemdesetih letih, energetsko sanirale večstanovanjske stavbe, ne zaradi kreditnih, pač pa zaradi tega, ker je občina zaznala, da je treba dati neko spodbudo in je približno dvajset odstotkov teh stroškov povrnila in s tam je spodbudila ljudi, da so to počeli in so počeli. In Postojna v petih letih dobila popolnoma drugačno podobo in nekaj podobnega velja tudi za staro mestno jedro Majlont, kjer so bile na podoben način preko odloka, dane spodbude, proračunsko gledano ne, ne visoke, vsebinsko gledano pa znatne zaradi tega, ker na eni strani se je izboljšala podoba, dvignila se je kvaliteta bivanja, tudi energetska bilanca, o kateri ste govorili, se je izboljšala in nekaj podobnega smo počeli tudi takrat, ko smo imeli to možnost v letu dva dvanajst, ko je bilo preko dvesto šol, vrtcev in ostalih javnih objektov energetsko saniranih in obnovljenih iz evropskega denarja. Uporabno dovoljenje, tako kot je zdaj predvideno v zakonu, za enostanovanjske stavbe ni potrebno, šest let ga ni bilo, med letom dva dvanajst in dva osemnajst tega dovoljenja ni bilo potrebnega. Ekscesi, ki so se dogajali, so stvar neprimernega delovanja inšpekcijskih služb. One so tiste, ki bi morale poskrbeti za to, da se ti ekscesi ne bi dogajali, ne pa da zdaj breme tega, ker so se pač dogajali, nosijo vsi tisti, ki gradijo v skladu z gradbenim dovoljenjem in ki jim ta končni akt predstavlja zdaj neko veliko, veliko težavo, ker je ogromno ljudi, ki se dejansko v stanovanjsko hišo vselijo, potem pa to fasado zaključijo čez leto ali pa dve. In zdaj tega ne morejo narediti, brez da so sankcionirani, ker pač, ne, teče pol inšpekcijski postopek, ki bo zdaj začasno, kot vidimo, na podlagi navodila ministra zamrznjen, ampak breme ostaja. In izpostavljati ljudi nepotrebnim bremenom, nepotrebnim administrativnim postopkom, temu, da imajo nad glavo neki inšpekcijski postopek z nekimi globami, je neprimerno. Rešitev, ki smo jo predlagali, je enostavna, kratka, jedrnata, brez velikih naporov bi jo bilo mogoče uveljaviti. In jaz ne verjamem, da boste z neko sistemsko rešitvijo prišli v ta državni zbor prej ko v letu dni, vprašanje pa tudi, kakšna bo, in vprašanje, ali bo dejansko naslavljala tiste probleme, ki bi jih bilo potrebno odpraviti. Tako da predlagam, da vseeno se premislite in da to novelo v prvem branju potrdite.